En nombre del Parlamento Europeo, quiero expresar nuestro más sentido pésame a la familia de este piloto y nuestro reconocimiento de la abnegada labor de todos los que participan en esta lucha contra el fuego.